frú forseti ég mæli hér fyrir

og breytingu á fleiri lögum með frumvarpi þessu eru í fyrsta lagi lagðar til breytingar á ýmsum lögum í þeim tilgangi að færa til kjararáðs ákvörðunarvald um launakjör forstöðumanna hlutafélaga og annars konar félaga sem eru að meirihluta í eigu ríkisins undir þetta falla meðal annars hlutafélögin nýi kaupþing banki nýi landsbankinn og íslandsbanki opinberu hlutafélögin flugstoðir íslandspóstur keflavíkurflugvöllur matís neyðarlínan orkubú vestfjarða rafmagnsveitur ríkisins og ríkisútvarpið auk byggðastofnunar og seðlabanka íslands

og sameignarfyrirtækið landsvirkjun mun sömuleiðis falla hér undir þetta frumvarp tekur einnig til félaga sem eru í meirihlutaeigu nefndra félaga hafa verður þó þann fyrirvara að ekki gert ráð fyrir að þetta eigi við um félög sem eru í eigu félaga sem eru aftur eru að í meiri hluta eigu félags sem er í meiri hluta eigu ríkisins sem dæmi má nefna ef að sameignarfélagið landsvirkjun á hlutafélagið landsvirkjun invest h f þá myndi hlutafélag sem væri að meiri hluta í eigu landsvirkjunar invest h f ekki falla hér undir þessu frumvarpi er að sjálfsögðu ekki heldur ætlað að taka til félaga rekstrarfélaga eða almennra hlutafélaga sem tímabundið gætu lent í óbeinni eigu ríkisins í gegnum banka í eigu ríkisins og svo framvegis þessi landamæri þarf ef til vill að draga upp með skýrari hætti heldur en gert er í frumvarpinu sjálfu og ég beini því til háttvirtrar þingnefndar

ákvarðanir um launa og starfskjör forstöðumanna fjármálaeftirlitsins og samkeppniseftirlitsins sem eru a hluta stofnanir verða sömuleiðis færðar undir kjararáð jafnframt er tekið fram að í ákvörðunum sínu skuli kjararáð gæta þess að föst laun fyrir dagvinnu þeirra aðila sem undir kjararáð heyra annarra en forseta íslands verði ekki hærri en föst laun forsætisráðherra fyrir dagvinnu þetta á jafnt við um þá aðila sem færast undir ráðið nú og þá aðila sem kjararáð hefur úrskurðað um launa og starfskjör til þessa í öðru lagi er kveðið á um það í annarri grein að það taki ekki til forseta íslands helgast það að sjálfsögðu af ákvæði annarrar málsgreinar níundu grein stjórnarskrárinnar þar sem segir að óheimilt skuli að lækka greiðslur af ríkisfé til forseta á kjörtímabili hans í þriðja lagi er í greinum þrjú til fjórtán lagðar til nauðsynlegar breytingar á ýmsum lögum til að færa ákvörðun um starfskjör forstöðumanna stofnana ríkisins þar sem stjórnir ákveða starfskjör þeirra og forstöðumanna hlutafélaga og annars konar félaga einkaréttareðlis sem eru að meiri hluta í eigu ríkisins til kjararáðs og forstöðumanna í eigu þeirra meginverkefni efnahagsmála næstu missirin er að ná aftur jafnvægi í rekstri ríkissjóðs endurreisa fjármálakerfið ná þjóðarsátt um lykilmarkmið og viðamiklar efnahagsráðstafanir eftir hrun fjármálakerfisins í haust eitt af mikilvægustu verkefnum í efnahagsmálum næstu missirin eru því á sviði ríkisfjármála lykillinn að endurreisn íslensks efnahagslífs felst í víðtækum aðgerðum á sviði ríkisfjármála með það að markmiði að mæta hinu mikla tekjufalli sem ríkissjóður hefur orðið fyrir vegna efnahagshrunsins og þeim miklu skuldum sem það skilur eftir sig meginmarkmið þessa frumvarps er að laga rekstur ríkisins að þessu leyti að gjörbreyttum efnahagslegum raunveruleika og til þess að mæta stórfelldum tekjusamdrætti vegna efnahagskreppunnar það má því segja að þetta frumvarp sem sé liður í mun víðtækari aðgerðum sem sumar hverjar munu verða til umfjöllunar hér á alþingi á næstu dögum til þess að jafna kjörin og setja þau inn í núverandi samhengi efnahagsumhverfisins á íslandi og í sanngirnisátt frá því sem var á tíma ofurlauna sem vissulega leiddu inn í launaákvarðanir innan hins opinbera sérstaklega í tilviki þeirra sem sömdu sjálfir um sín laun við stjórnir

ríkisrekstrar virðulegi forseti ég sé ekki ástæðu til að fjölyrða um þetta mál að öðru leyti það er tiltölulega einfalt að formi og gerð og markmiðið með því sömuleiðis þannig að ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu